des exportations pour pouvoir construire l'Europe de la défense, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, en mettant en place un marché de la défense européenne qui s'appuie sur un mécanisme de supervision européen pour mieux surveiller les exportations. Enfin, la construction de cette Europe de la défense nous oblige à élaborer une stratégie commune, je pense notamment à l'embargo que nous réclamons après l'assassinat du journaliste